In der Europäischen Union haben wir Prinzipien die Unabhängigkeit der Justiz, der Zentralbank, Demokratiegrundrechte. Wenn es Zweifel an diesen Grundrechten, an diesen Prinzipien gibt, dann muss das diskutiert werden. Der richtige Ort ist hier, das Europäische Parlament.

Er hat gesagt Ich stelle mich der Diskussion, weil wir nichts zu verbergen haben. Ich möchte auch unterstreichen, dass Viktor Orbán hier ist und zuhört und viele von denen, die sich vor lauter Hysterie und Show gar nicht mehr einkriegen konnten, offensichtlich den Saal bereits verlassen haben.

Das sollten wir anerkennen. Wenn man jetzt die Parteipolitik einmal weglässt, dann ist die Faktenlage ganz einfach Europa hat Spielregeln, die wir alle teilen.

Die ungarische Regierung hat bereits mehrfach zugesagt, dass sie diese Abweichungen aufgreifen und entsprechende Änderungen einreichen wird. Das ist die Faktenlage. Wenn man jetzt einmal die politische Hysterie weglassen würde, dann könnten wir eigentlich sachlich über das, was vorliegt, reden. Denn heute habe von der Linken zur Faktenlage nichts Neues gehört.

Dann höre ich von Premierminister Orbán, dass zur Verfassung keine einzige Kritik kam, von niemandem.

Dies lassen wir als EVP nicht durchgehen!

das damals angestoßen, und die versammelte Linke hier im Hause hat damals ihre sozialdemokratische Regierungs...